Der Kampf gegen die organisierte Kriminalität ist bekanntlich wie der Kampf gegen eine Hydra Für jeden abgeschlagenen Arm wachsen neue nach. Allein schon beim Bankbetrug egal, ob die Bankdaten über Videos, per Geldautomaten oder im Internet ausgespäht werden kann die Polizei bestenfalls nachhinken.

Während sich die EU des Problems von Wettmanipulationen beim Sport schon angenommen hat, um die mafiösen Strukturen effektiver zu zerschlagen, werden Probleme wie der Kriminaltourismus verschlafen. Das wachsende Wohlstandsgefälle in Europa und der Wegfall der Grenzkontrollen beschert Gemeinden in Grenznähe, die gut an Autobahnen angebunden sind, einen Vormarsch von Einbrecherbanden. Klar ist auch, dass die Chance, die Täter zu fassen, jedenfalls größer ist, wenn eine Grenze bewacht ist. Das muss die Kommission endlich einsehen, anstatt den Wunsch der durch Einbruchserien geplagten Bevölkerung nach mehr Grenzkontrollen als antieuropäischen Affront zu empfinden.